Hay dos aspectos que quiero destacar. En primer lugar, este es un primer paso para evitar uno de los obstáculos que tenemos para el desarrollo de la asociación para la innovación. De nada nos sirve lanzar los caballos a la carrera si el camino está lleno de obstáculos, y sabemos que la asociación público privada está en peligro si, no solo Europa, sino también los países cambian gran parte de sus métodos y su